Da sind ja auch viele Ursachen mit verbunden, was ihre eigene Lebensperspektive und die Möglichkeit, Zukunft zu gestalten, anbetrifft. Dann ist die Frage Welche Lösung gibt es eigentlich für diese Ängste? Es gibt einige, die meinen, man müsse zurück zum Nationalstaat und alles dann dort organisieren.

Darum geht es doch Diese Globalisierung mit Leitplanken zu versehen, so dass das Leben der Menschen dadurch gestärkt werden kann.

Dieses Gut, das sollten wir wirklich verteidigen, erweitern und ausbauen. Das wir wirklich für die Globalisierung Leitplanken haben, die gerecht die Interessen der Nationen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gestalten können. Ich glaube, wir müssen auch viel stärker öffentlich diskutieren, was für eine Möglichkeit wir damit haben.

Da müssen wir, glaube ich, alle daran arbeiten, zu sagen Das ist ein Instrument, was wir gemeinsam weiterentwickeln wollen, damit Globalisierung gerecht gestaltet werden kann.